Langen, qui avaient des temps de parole, mais je vous rassure, je n'utiliserai pas la totalité des temps de parole. Je voudrais simplement rappeler, comme chacun de vous l'a fait ici, que le processus de sélection d'un nouveau directeur général du FMI est engagé. Il est important que l'Union européenne exprime une position unanime et forte qui soit portée non seulement par les différents États membres mais également par la Commission, et vous vous y êtes engagé, Monsieur le Commissaire. Nous sommes nombreux dans ce Parlement, à l'exception de Monsieur Farage, à vouloir ardemment que l'équilibre qui a été jusqu'à présent admis entre les États Unis et l'Europe soit maintenu dans l'attribution des postes de direction générale du FMI et de la Banque

Nous comprenons parfaitement le souhait des pays émergents et notamment des plus importants d'entre eux d'avoir une part plus déterminante dans les décisions du FMI. Il convient, à cet égard, de poursuivre les réformes engagées dans la gouvernance de cette institution internationale, et notamment celles que vous avez également rappelées, Monsieur le Commissaire. Mais il est certainement trop tôt pour modifier radicalement les équilibres qui résultent des participations financières respectives des États membres au Fonds. Un seul candidat européen a engagé une véritable campagne en prenant contact avec les différents États membres. Ce candidat qui, au demeurant, est une candidate présente les qualités requises. Ses compétences, son expérience politique, son autorité morale, sa parfaite maîtrise de l'anglais, alliées à une expérience professionnelle internationale, correspondent au portrait robot d'un directeur général du FMI. Ce directeur général doit être cela a été dit consensuel et efficace dans une période où cette institution a à jouer un rôle déterminant pour concourir avec volontarisme à rétablir les équilibres économiques et financiers. Notre Union doit donc faire tout le nécessaire pour obtenir la désignation de Christine Lagarde.